Nachdem die Flugdatenverhandlungen wohl erfolglos bleiben werden, ist es meines Erachtens umso wichtiger, auf dem USA Gipfel zumindest bessere Rechte der EU Bürger im Hinblick auf die Datenverarbeitung auf amerikanischem Boden zu urgieren.

Unter Umständen werden die derzeitigen Klagen aus Südostasien über Pekings Auftreten in territorialen Konflikten bald durch solche über Washington abgelöst werden. Dann sollte die EU als ein unparteiischer Vermittler punkten können. Im Streit um das umstrittene iranische Atomprogramm muss es eine klare europäische Haltung sein, dass dieser sich nicht mit militärischen Mitteln lösen lässt. Sogenannte präventive Militärschläge verstoßen ja gegen das Völkerrecht und sind sicherlich abzulehnen. Angesichts der wachsenden Kriegsgefahr müsste Brüssel auf allen Seiten angefangen mit Israel über den Iran bis hin zu den USA, Großbritannien und Frankreich mäßigend einwirken. Als Konsequenz des IAEO Berichts sind verschärfte Sanktionen durch die internationale Gemeinschaft meines Erachtens die einzige richtige Antwort.